Cieszę się, że w toku negocjacji międzyinstytucjonalnych udało się uzyskać porozumienie w odniesieniu do tego ważnego projektu. Myślę, że wszyscy zgadzamy się, jak ogromne znaczenie dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa ma pobudzanie postaw prospołecznych, empatii i poczucia solidarności. Jestem przekonany, że Europejski Korpus Solidarności może stać się wkrótce jednym z ważniejszych unijnych narzędzi służących promocji tych właśnie wartości wśród młodzieży. Europejski Korpus Solidarności to jednak nie tylko wolontariat, ale też staże oraz zatrudnienie w obszarach związanych z ideą solidarności. Jako opiniodawca do tego projektu w Komisji Zatrudnienia od początku popierałem tę propozycję i cieszę się, że udało się zachować także ten filar w ostatecznym porozumieniu. Wiele krajów Unii Europejskiej boryka się wciąż z wysokim bezrobociem wśród młodzieży i dlatego też jestem zdania, że każda nowa możliwość rozwoju zawodowego i każdego dodatkowego miejsca pracy jest na wagę złota.